um tæknilegar reglugerðir staðla prófanir og vottun og fella inn í samninginn framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar um rekjanleikakerfi fyrir flugeldavörur sem nánar er tilgreint í tillögunni sjálfri í framkvæmdartilskipun er komið á fót rekjanleikakerfi fyrir flugeldavörur sem er ætlað að auka öryggi notenda flugeldavara og almennings með því að auðgreina framleiðendur og innflytjendur slíkra vara í tilskipuninni er uppbyggingu rekjanleikakerfisins lýst og kveða á um merkinga flugeldavöru framkvæmdartilskipunin kveður nánar á um framkvæmd eldri gerðar sem þegar hefur verið tekin upp í samninginn upp í e e s samninginn innleiðing þeirrar gerðar kallaði á breytingu á vopnalögum númer sextán nítján hundruð níutíu og átta sem gerð var með lögum númer sjötíu og sjö frá níunda júlí tvö þúsund og fimmtán sem jafnframt myndar lagastoð fyrir innleiðingu framkvæmdartilskipunarinnar sem hér um ræðir þar sem umrædd ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar kallaði á lagabreytingar hér á land var hún tekin upp í e e s samninginn með stjórnskipulegum fyrirvara þingsályktunartillaga þessi